Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, chers collègues, je considère que les mots que vous avez employés lors de votre première intervention à propos de votre souhait de l'existence de l'État palestinien, après la réconciliation interpalestinienne, sont très importants.

Et contrairement a ce qui a été dit ici tout à l'heure, le Hamas a admis, pour la première fois, l'OLP et l'Autorité palestinienne comme interlocuteurs des négociations.

Un gouvernement transitoire chargé de préparer les élections va être mis en place.

Au delà de ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame la Haute représentante, quels actes nouveaux va produire l'Union européenne pour reconnaître l'État palestinien et défendre cette idée auprès de l'Organisation des Nations unies?